V máji 2010 sme odmietli udeliť súhlas na aplikáciu tejto dohody, pretože sa v jej znení nezohľadňovali európske normy opravujúce nakladanie s osobnými údajmi našich občanov. Nové znenie dohody, o ktorom dnes rokujeme, sprísňuje viaceré ustanovenia zaoberajúce sa ochranou osobných údajov a posilňuje záruky zákonného nakladania s údajmi. Aj v novom znení dohody však ostali viaceré nedostatky, pre ktoré sme odmietli dohodu v máji v 2010. Predložené znenie teda musíme vnímať ako istý pokus o kompromis. Otázkou však ostáva, či my vôbec máme právo a mandát na to, aby sme našich občanov takýmto pochybným spôsobom oberali o ich práva a občianske slobody.